Izrael i palestínska strana majú diametrálne odlišné názory na formu a na obsah týchto rokovaní. Tieto by však mali pokračovať pri akceptácii požiadaviek oboch strán. Hoci sa zdá, že šance na obnovenie rokovaní sa v súčasnej situácii zmenšili, nikto nepochybuje o naliehavej potrebe pokroku v riešení konfliktu na základe princípu dvoch štátov. Nesmie však dôjsť k spochybneniu legitimity izraelského štátu, ale ani práva Palestínčanov na dosiahnutie štátnosti. Teraz by mala Únia a jej diplomacia vyvinúť maximálnu snahu o obnovenie a úspech rokovaní. Myslím, že to bude okrem iného pre diplomaciu Únie aj dobrá príprava pre rokovania medzi Srbskom a Kosovom, ktoré zastihuje vo svojom bezprostrednom susedstve.